Spoštovani predsedujoči, spoštovani zbor, tudi poslanci stranke SAB smo med pobudniki preiskave delovanja Družbe za upravljanje terjatev bank in bomo ustanovitev parlamentarne komisije, ki se bo s tem ukvarjala, podprli. Preden pojasnim, zakaj, najprej nekaj o imenu oziroma vzdevku Družbe za upravljanje terjatev bank, najprej o tem, zakaj Družbi za upravljanje terjatev bank pravimo slaba banka. Tako ji pravimo zato, ker je naša slaba banka od bank NLB, Nove KBM in drugih nase prevzela posle, pri katerih so se te banke, če milo rečemo, uštele. Slaba banka je prevzela njihova najslabša posojila, prevzela je posojila, ki jih banke same vsaj domnevno ne bi mogle dobiti vrnjenih in ki so ogrožala obstoj bank, s tem pa obstoj našega gospodarstva in suverenosti naše države, a slaba banka mora iz teh slabih poslov narediti dober posel, to je njen namen, naša slaba banka nikakor ni bila ustanovljena za to, da bi bila slaba, ravno nasprotno, ustanovljena je bila zato, da bo boljša od bank, ki smo jih v krizi reševali, da bi rešili naše gospodarstvo, pokojnine, plače in našo suverenost, ustanovljena je bila zato, da bi iz slabih bančnih poslov, ki bi ji na koncu v krizi lahko pokopali državo dolgoročno naredila dober biznis za državo in za nas, državljane, slabo banko imamo torej zato, da bi po koncu svojega delovanja nagradila pravilen odziv države v tisti globoki krizi. Res je, izjemna gospodarska rast, ki jo imamo prav neprekinjeno že vse od vlade Alenke Bratušek, je seveda dobra in pomembna nagrada za takratne odločitve, zaradi gospodarske rasti je državni proračun bogatejši in Slovenija je lahko še naprej socialna država, prav pa je, da se naša takratna naložba, naše tedanje skupno odrekanje vrne tudi sredstev, ki smo jih državljani vložili v slabo banko, slaba banka mora zato zares biti boljša od bank in mora zares oplemenititi z našim denarjem prevzete slabe posle in z našim denarjem financirano poslovanje slabe banke. Uresničiti to poslanstvo seveda ni lahko, a cilj slabe banke je jasen, in v stranki SAB smo prepričani, da mora biti njeno vodstvo vedno in vsakemu sposobno pojasniti in dokazati, da so delali in še vedno delajo učinkovito in izključno v prid države, če smo denar za reševanje bank dali, ga moramo vsaj toliko dobiti nazaj in ga nameniti v zdravstvo, pokojnine in povišanje blaginje Slovencev. Preiskava delovanja tako imenovane slabe banke je zato v javnem interesu, prav je, da ugotovimo, ali je ekipa na Družbi za upravljanje terjatev bank m terjatev bank prevzete slabe posle primerno plemenitila ali ne, in če ne, tudi primerno ukrepamo, zato bomo v SAB podprli ustanovitev preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja slabi banki. Hvala lepa, poslanec Jurij Lep.